Herr Präsident! Ich kann unmöglich an dieser Stelle kommentieren, was in kroatischen Medien gestanden hat.

Ich habe ausdrücklich nicht über den kroatischen Kandidaten gesprochen, sondern über das Verfahren der Auswahl und der Ernennung.